Romániában néhány nappal az iskolakezdés előtt született egy olyan miniszteri rendelet, amely jelentős változásokat okoz a kisebbségi nyelven tanuló elemi iskolás gyerekek számára ezentúl az állam nyelvét nem a tanítójuktól, hanem felsőbb tagozatokon tanító, a kisgyerekek anyanyelvét egyes esetekben nem is ismerő szaktanároktól kell elsajátítaniuk. A rendelet életbe ültetése megfelelő számú munkaerő hiányában lehetetlen, de ezzel mindenféle szakmai vagy politikai egyeztetést mellőzve az oktatási miniszter teljesen ismeretlen és idegen helyzet elé állított többezer elemi iskolás kisgyereket. Ez amellett, hogy szakmaiatlan és rosszindulatú döntés, mélyen sérti a kisebbségi nyelven tanuló gyerekeket, azok szüleit és a jól felkészült oktatókat is. Ez a fajta döntéshozatali folyamat jellemző a román hatóságokra, amelyek nemhogy hatástanulmányt nem készítenek, de az érintettekkel való egyeztetést is mellőzik hasonló döntések meghozatalakor. Az egyetlen megoldás a rendelet visszavonása és az érintettektől való bocsánatkérés lehet.